U zult op termijn hetzelfde doen als mijnheer Farage wanneer het zover is, zult u het zinkende schip verlaten!

De eurobarometer stelt heel duidelijk onze burgers willen een beter, een ander Europa!